Nous sommes enserrés entre les États Unis, qui soufflent sur les braises, les États de la région, qui se réarment, et la Chine, qui investit massivement dans sa marine de guerre.

J'ai toujours combattu le communisme et je n'ai aucune tendresse pour le régime de Hanoï.

Mais en Asie, on négocie toujours en respectant la souveraineté nationale de ses interlocuteurs. Il suffirait de refuser l'accord commercial, produit de votre idéologie et qui livre d'ailleurs nos économies au dumping féroce d'un pays sans règles, pour obtenir des concessions et obtenir une plus grande démocratie.

Donc, une fois de plus, agissez avec prudence et fermeté!